Señora presidenta, el Consejo debería adoptar cuanto antes la decisión sobre recursos propios de la Unión Europea. Sin eso, el Parlamento no puede aprobar el marco financiero. El plan de recuperación no es deuda mancomunada, porque ningún Estado miembro pone su propio dinero es deuda europea. Pero tampoco es dinero gratis que llega sin que los Estados tengan que subir impuestos o emitir deuda, aunque a muchos les vaya a parecer dinero gratis. Por eso, sin saber de dónde vendrá el dinero para pagar, no podemos aprobar el marco financiero. Si no entendemos bien lo que estamos haciendo, podemos acabar desmontando el proyecto europeo para que los Estados miembros se repartan los trozos. Es inaceptable que este Parlamento no controle el gasto del plan de recuperación. Es inaceptable que se recorten las políticas europeas en el presupuesto. Es inaceptable que la Comisión emita deuda sin que sepamos cuándo y cómo se pagará. Es inaceptable que no se considere el respeto al Estado de Derecho como una condición. Sería inaceptable que la Unión Europea se hiciera un Brexit a sí misma. Este Parlamento tiene que estar preparado para oponerse a que el próximo marco financiero pase de la construcción a la deconstrucción europea. Es inaceptable que aquí estemos manteniendo un debate con el Consejo y el Consejo no tenga ningún miembro presente. Es una demostración de lo que el Consejo piensa de este Parlamento. Es completamente inaceptable que el Consejo nos considere una institución irrelevante. Y le exijo a la Presidencia que o envíe una nota de protesta al Consejo o suspenda inmediatamente este debate hasta que el Consejo vuelva a sentarse en su sitio.